Monsieur le Président, chers collègues, ce n'est pas rendre service aux personnes handicapées que d'imposer, dans un débat aussi sensible que celui ci, des considérations liées à l'identité sexuelle des personnes ou encore au statut de migrant. Vous rendez vous compte que ces dérives idéologiques sont de nature à décrédibiliser et à affaiblir la réflexion sur la problématique du handicap? De même, vous n'êtes pas sans savoir que les approches irréalistes ou excessives sont contreproductives. C'est pour cette raison que j'avais proposé, dans le cadre de l'avis donné par ma commission, de parler de difficultés d'accès aux soins, plutôt que d'entraves. Dans le même temps, j'ai défendu une approche pragmatique pour améliorer, dans la mesure du possible, l'accès des personnes handicapées aux soins.

Voilà pourquoi il est regrettable que les meilleurs aspects de ce texte soient pollués par l'obsession migratoire et le prisme communautariste, qui ne sont pas soyons honnêtes les préoccupations principales des personnes handicapées.